Najmä v tých krajinách, kde sa riešenie sporov prostredníctvom mediácie podporuje aj systémom stimulov, dosahujú výrazné zníženie zaťaženia súdov. Skutočnosť, že dohode o uznávaní sporov prostredníctvom mediácie dávajú vo väčšine krajín rovnakú váhu ako súdnemu rozhodnutiu a proces mediácie je z finančného hľadiska pre účastníkov konania výrazne lacnejší, dáva tomuto inštitútu dobré vyhliadky na ďalšie rozšírenie. Do budúcnosti by sme sa snáď popri propagácii tohto spôsobu riešenia sporov mali zamerať aj na správne definovanie požiadaviek na prístup k profesii mediátora, najmä z hľadiska požadovanej odbornej prípravy a kvalifikácie a príslušnej akreditácie v rámci Európskej únie.